Frau Präsidentin! Unsere Entschließung sendet mehrere sehr klare Botschaften aus. Erstens Wir wollen die unverzügliche und uneingeschränkte Freilassung von Herrn Haythan Al Maleh, allen anderen Menschenrechtskämpfern und allen anderen Gewissensgefangenen.

neben Negativem auch Positives entwickelt hat.

Syrien ist auch nicht ein Büttel des Iran, lieber Kollege Tannock, sondern ein wichtiges Gegengewicht gegen eine Dominanz des Iran. Und deshalb brauchen wir ein stabiles Syrien, aber da muss Syrien auch Schritte dazu tun.